È stato detto che oggi siamo dinanzi a un fatto nuovo la proposta russa, tutta da verificare, ma che può essere l'occasione per riaprire gli spazi di un negoziato. Tuttavia, se questo fatto nuovo, da un lato, sospende l'intervento militare, dall'altro, come lei sa, non risolve la guerra civile in corso.

Le chiedo dunque di valutare la possibilità di chiedere agli Stati Uniti, alla Russia e alla Cina a costruire insieme una forza d'interposizione che cerchi di congelare l'attuale situazione sul campo e avviare nel contempo la conferenza di pace. Mi attendo da lei una maggiore consapevolezza del ruolo che l'Unione europea può davvero esercitare.